Ich möchte vor allem zum mittleren Themenschwerpunkt sprechen, zur Reform der Bußgeldleitlinien.

Zum Zweiten wollen wir die Kommission darin auffordern, dass dringend für kleinere und mittlere Unternehmen, sogenannte monoproduct businesses, endlich ein Sonderregime kommt, weil hier ansonsten Schwierigkeiten auftreten und die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen fehlt.